Señora Presidenta, señora Ashton, Europa debe adoptar una posición conjunta y acorde con el Derecho internacional en este momento definitivo del conflicto entre Palestina e Israel. Si queremos el final de la violencia y de las vulneraciones de los derechos humanos, todos los Estados miembros debemos apoyar la aspiración de Palestina a estar representada como Estado en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Además, hay que denunciar ya la ilegalidad de los asentamientos israelíes y abogar por la desaparición del muro de la vergüenza construido por Israel. Ambas cuestiones vulneran la legalidad internacional y son un obstáculo para la paz. Del mismo modo, cabe exigir a los palestinos que reconozcan el Estado de Israel y cesen los ataques armados y de todo tipo que, en ocasiones, parten de la franja de Gaza hacia territorio israelí. Pensemos cómo se sentirían si tuviéramos que atravesar cada día un check point o vivir separados de la familia por un muro que convierte doscientos metros en cincuenta kilómetros, el trabajo en una quimera, el desarrollo en un imposible y la arbitrariedad y el abuso de poder en moneda cotidiana. Estamos hablando de justicia y respeto de la legalidad internacional, pero también de humanidad.